Doamnă Președintă, mulțumesc raportorului pentru acest rezultat foarte bun obținut după multă vreme. Este o realitate că în Uniunea Europeană sistemele publice de pensii, adică acelea în care cei care azi muncesc, plătesc contribuții la un fond de pensii din care se plătește pensia celor care sunt în vârstă, devin tot mai nesustenabile pe măsură ce crește ponderea persoanelor în vârstă și se reduce ponderea persoanelor active. De aceea, în multe state membre, se introduc tot mai mult scheme de pensii suplimentare, ocupaționale, în cadrul cărora persoanele care participă la aceste scheme își constituie propriul fond de pensii. Voi vota pentru această directivă deoarece vine să precizeze mult mai bine și să garanteze drepturile persoanelor care lucrează în diferite state membre, se mută dintr unul în altul, precum și obligațiile celor care gestionează aceste fonduri de pensii suplimentare. Prin această directivă consider că este întărit dreptul la libera circulație al cetățenilor europeni și vreau să arăt că în țara mea, în România, circa 3 milioane de cetățeni români lucrează în alte state membre ale Uniunii Europene și vor beneficia de această directivă.